Signora Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio sostegno alla relazione annuale in materia di fiscalità, valutando positivamente l'attenzione su come liberare il potenziale di crescita economica dell'Unione europea. Questo però ci deve spingere ancora di più a prestare attenzione alla tragica crisi economica e sociale che stiamo attraversando, che ci deve spingere ad un'azione dell'Unione verso un cambiamento radicale, che è anche un cambiamento culturale che passa innanzitutto attraverso l'azione dei governi. Troppe differenze caratterizzano i governi e le vicende di questi giorni di grandi società che hanno anticipato di allontanarsi come ad esempio in Italia, la Fiat, di spostare la sede dall'Italia alla Gran Bretagna semplicemente per questioni fiscali ci deve indurre ad una riflessione